Deși economia globală se îndreaptă în direcția bună, există obstacole majore care împiedică stabilizarea și funcționarea pieței libere. În aceste condiții, Uniunea trebuie să abordeze într un mod mai eficient punctele slabe și să și exploateze în continuare avantajele competitive. Pentru a spori atractivitatea investițiilor este nevoie de măsuri concrete și reforme rapide, atât la nivel național, cât și european, iar măsurile respective trebuie să se concentreze în jurul pieței unice, care oferă un avantaj semnificativ pentru investitori. În România, proiectul minier de la Roșia Montană ar putea genera noi locuri de muncă într o regiune afectată de șomaj. El ar putea stimula și alte industrii și ar avea o contribuție importantă la economia națională însă, din păcate, lipsa unei decizii și a unui aviz pro sau contra demarării proiectului i ar putea îndepărta pe investitorii străini.